Señora presidenta, en primer lugar, debemos reconocer que el acuerdo del Consejo Europeo de los últimos días supone un paso histórico trascendente en el proceso de construcción europea. Un acuerdo que da continuidad a la petición de este Parlamento en nuestra Resolución de mayo, en la que exigíamos la creación de un instrumento de financiación a través de deuda comunitaria a devolver con más recursos propios para ayudar a la economía europea ante esta crisis. Un acuerdo importante, clave, fundamental, en el que algún Gobierno, como el español, liderado por Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel esencial. Pero en este acuerdo también hay algunos temas que tenemos que cuestionar. Y el primero de ellos es el presupuesto ordinario, ya que algunas partidas no crecen lo que deberían. Y haré especial referencia al Fondo de Transición Justa, pues aquellas regiones ⸺como la mía, Asturias⸺ que afrontan un reto trascendente también, a saber, modernizar su economía, necesitan un apoyo europeo más sólido.